Im Hinblick darauf finde ich es schon fahrlässig, dass die Verkehrsminister der Mitgliedstaaten ein so wichtiges Instrument mehr als zwei Jahre lang im Rat blockiert haben. Als Volksvertreter müsste Ihnen im Sinne der Sicherheit Ihrer Bürgerinnen und Bürger eigentlich daran gelegen sein, dass auch Fahrer aus Nicht Mitgliedstaaten die Verkehrsregeln nicht ungeschoren missachten können. Die Tatsache, dass wir morgen über diesen Vorschlag abstimmen können, verdanken wir vor allem der Hartnäckigkeit unserer Berichterstatterin. Genauso wie sie bin auch ich enttäuscht darüber, dass der Rat die Rechtsgrundlage für diese Richtlinie geändert und dadurch ein Opt out von drei Mitgliedstaaten provoziert hat. Hierdurch wird ein Gesetz zur EU weiten Verfolgung von Verkehrsdelikten geschaffen, welches nicht in der gesamten EU Anwendung finden wird, und ich erachte dies gelinde gesagt für suboptimal.

Ich möchte ausdrücklich noch einmal darauf hinweisen und mich bei der Berichterstatterin dafür bedanken, dass sie sich so intensiv für eine starke Revisionsklausel eingesetzt hat, und hoffe, dass die Verkehrsminister bis zur Überarbeitung in spätestens fünf Jahren nicht nur älter, sondern auch weiser sein werden.